Hvala lepa, spoštovani. Spoštovani, trenutno predsedujoči bi rad vas spomnil, na dialoge v tem parlamentu, ko prihajajo predlogi sprememb zakonov in v mnogih primerih vlada izpodbija ali pa predstavniki vlade te zakone prav na ta način, da pove, da ni predvidenih ali točnih finančnih posledic. Nekatere od teh zakonov ste predlagali in zagovarjali tudi vi, to samo za začetek, drugo, rad bi rad bi rad bi rekel, da tale zakon moramo postaviti v prostor in čas, in to bi in to bom jaz naredil kasneje. Moram reči, da ko govorimo o številkah, da je več revnih, kot jih je bilo pod pragom revščine v Sloveniji v tem trenutku, kot jih je bilo pred krizo, ki se je dva tisoč osmega začela, oziroma ko državni sekretar Božič pove, da je število denarnih socialnih pomoči preko devetdeset tisoč, in ko pove kako socialni transferji rastejo, se moramo tule vseeno vprašati v Republiki Sloveniji je revščina resen problem in kljub temu, da imamo povečan izvoz, močno rast bruto družbenega proizvoda, eno največjih v Evropi, revščina v tej državi raste oziroma, kot je prej fino rekla, kolegica z druge strani, gospa, Dimičeva, imamo revne zaposlene, revne upokojence, mladi odhajajo v tujino, jaz pa pravim, študentje pa spijo pred parlamentom, to je stanje trenutno socialno in v ta stanje v to stanje mi prinašamo zdajle tale predlog zakona. Tako se je v temu parlamentu zgodilo leta dva tisoč dvanajst, ker se je zgodila antisocialna revolucija, in zdajle se bo s tem zakonom dogodilo očitno nekaj nekaj podobnega in ne moremo mi ljudem v Sloveniji, ki nimajo, do konca meseca kaj več dati v usta oziroma plačati računa, ali pa študentje ne morejo priti do, sobe, ker je predraga, štipendije pa ne dobijo, ne moremo jim reči, pod pragom revščine na Danskem, v Avstriji, v Luksemburgu živi več ljudi kot v Sloveniji. Spoštovani državni sekretar Tilen Božič, to se ne da pojesti, to ne more biti državna socialna politika, ker tista vlada, ki vodi tako politiko, je dejansko rdeča, ampak v obraz zaradi sramu, zaradi socialne politike, ki jo izvaja, zdaj pa rad eno zadevo konkretiziral, ko sem rekel, v čas in prostor, postavimo to, in še to bi rekel, Levica tukaj ni dvolična, stojimo za svojimi stališči, ne da argumentiramo, kako se, stanje, socialno slabša, bomo pa podprli ukrep te vlade, ki bo na račun še slabšega socialnega stanja nekaj prihranila, ne vem, za davčne olajšave najbogatejšim, gospa Dimičeva, tu ni dvoličnosti, zato predlagam, da se premisli, ko se glasovalo o tem zakonu, zdajle bi pa rad spomnil, in to je širši kontekst, ko smo predlagali v Levici, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, moram reči, da so vsi sogovorniki, ki so prišli s strani koalicije, tudi tisti, ki se imajo, za leve, prišli, ampak gospodarstvo se ohlaja, in to se pozna pri manjšanju izvoza in to se bo poznalo pri manjšanju proizvodnje v Sloveniji. Res je, imajo prav, ampak treba je tudi drugo plat medalje povedati, do ohlajanja gospodarstva se bo poznalo skozi odpuščanje delavcev skozi rast brezposelnosti, skozi nižanje plač, ob tem, da bojo življenjski stroški rasli, saj dopolnilno zdravstveno zavarovanje, poglejte, letos je šlo za pet evrov pa še nekaj gor, in v tem času, to je ta kontekst časovni, spoštovani državni sekretar Tilen Božič, v tem kontekstu, ko se bo, ko lahko pričakujemo jasno večanje socialnih težav in revščine v Sloveniji, ki bo zrasla še na dvesto osemdeset tisoč, vlada pride z zakonom, kjer bo za socialne transfere in za blaženje socialne krize še zmanjšala sredstva, ob tem pa noče ničesar slišati, da je treba dobiček, ki ga je prej, sotovariš Miha fino omenil, štiri cele dve milijarde, pač malce bolj obdavčiti, da dobi država sredstva za svoje funkcioniranje, ker imamo enega najnižjih v Evropi, mi smo že skoraj davčna oaza, ob tem se delajo, se pripravlja dohodninske zakonodaje, kjer se bodo, davčne olajšave tistim z najvišjimi dohodki še zmanjšale, pravnik Andraž Teršek je bivši ministrici Kopačevi, ki je delala tudi socialno reformo dva dvanajstega, pa vemo, kaj se je s tistega zgodilo, ne, postavil vprašanje, ali ni revščina v Sloveniji protizakonita, drugi člen ustave piše: "Slovenija je socialna država." In ne morete opravičevati tega, da boste dali za socialo še manj s tem predlaganim vladnim zakonom, ko pa revščina v tej državi je višja, kot je bila pred krizo oziroma raste, v ohlajenem gospodarstvu pa bo še močnejša, treba je pogledati kvečjemu v to smer, od kje dobiti denar, da bomo, socialno stanje v naši državi poskrbeli, da bo vzdržno. Hvala.